Hvala za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav ministrici in ostalim ministrom, lep pozdrav tudi vsem ostalim prisotnim Deset let je po uvedbi vinjete za uporabo avtocest za osebna vozila je DARS le začel odstranjevati cestninske postaje, zaradi katerih so predvsem ob prometnih konicah in turistično sezono na najbolj obremenjenih delih avtocestnega omrežja nastajale dolge kolone vozil. Večino odstranitvenih del cestninskih na cestninski postajah so bila opravljena na primorski avtocesti in na gorenjskem delu avtoceste. Za odstranitev cestninskih postaj na Štajerski, Vransko, Tepanje, Slovenske Konjice in na Dolenjski, Krško-Dob se še niso pričela ocenitvena dela. To je prepuščeno za naslednje leto in za leto dva tisoč dvajset. Za te projekte so bili so bili izvedeni razpisi in so bile tudi pritožbe. Ali so te pritožbe že vse rešene? Kdaj se bodo začela dela odstranitve na teh cestninskih postajah? Objava razpisov za rušitve in preureditev preostalih cestninskih postaj, šest čelnih in dvanajst stranskih, je bilo načrtovano v letošnji jeseni, dela pa naj bi se izvajala prihodnje leto. Ali so razpisi zaključeni, brez pritožb? Kdaj se bo začela dela še na teh zadnjih? Kdaj lahko državljani pričakujemo prost pretok prometa po avtocestah po celi Sloveniji, kar prav pri tej postaji še dodatno gosti in ustavlja promet. Z odstranitvijo cestninskih postaj se bo zelo povečalo tudi varnost na naših avtocestah. Koliko bodo te odstranitve preostale še stale? Zakaj sen se ni razpise delilo tudi za manjše izvajalce in bi se s tem omogočilo cenejše in hitrejše izvajanje? Hvala za odgovor.